Monsieur le Président, je souhaite, à mon tour, féliciter notre collègue Alain Lamassoure pour son excellent rapport d'initiative consacré aux relations entre le Parlement européen et les institutions représentant les gouvernements nationaux.

En sa qualité de président de la commission des budgets, il a été au cœur des négociations budgétaires.

Le moment est donc venu de réfléchir à comment formaliser les relations entre le Parlement européen et les institutions représentant les gouvernements nationaux et les membres du Conseil. Je soutiens les pistes qui sont proposées dans le rapport Lamassoure, qui propose que ces nouvelles pratiques, un certain nombre de pistes soient formalisées, soit dans un échange de lettres formel, soit dans une déclaration commune, soit hypothèse peut être un peu moins facile à réaliser dans un accord institutionnel. Il faut bien sûr travailler à renforcer le contrôle parlementaire.

Ce sera peut être à nos successeurs de travailler à cela, de formaliser cela. Bien évidemment, l'idée principale est que les réunions du Conseil européen doivent être précédées d'un débat au Parlement en présence du président du Conseil européen

du prochain président ou de la prochaine présidente de la Commission européenne, et comment ils s'engageront à respecter ce choix également dans le nom qu'ils proposeront pour le commissaire pressenti de leur propre pays. C'est un point très important.